Es ist in der Tat in der Donauraum Strategie ein gewisser Widerspruch zu erkennen, zum einen die Ziele des Umweltschutzes zu erreichen, auf der anderen Seite auch die Ziele derjenigen zu unterstützen, die die Donau zerstören wollen.

Wenn man diese beiden Zielsetzungen gleichwertig nebeneinander stellt, kann ich mir vorstellen, dass man die Ziele erreichen kann. Aber die Ökologisierung ist mindestens genau so wichtig wie die ökonomische Komponente.